Doamna președintă, ne aflăm în situația în care discutăm deja la trecut despre Marea Britanie, care nu mai este în Uniunea Europeană, însă avem obligația să construim o relație specială cu Marea Britanie. Tocmai de aceea cred că trebuie să privim acest lucru în trei chei. În primul rând în Marea Britanie există mulți britanici care nu și au dorit ca Marea Britanie să plece din Uniunea Europeană. În al doilea rând sunt 3,5 milioane de cetățeni europeni în Regat astăzi și ei nu trebuie să sufere pentru că politicieni populiști au adus Marea Britanie în acest punct. Și, în al treilea rând toată acțiunea noastră politică trebuie să plece de la premisa că, la un moment dat, Marea Britanie va reveni în Uniunea Europeană.